Por lo tanto, para este Parlamento es importante el impulso dado bajo la Presidencia francesa para renovar este Proceso de Barcelona. Y por eso hemos colaborado activamente desde la Comisión de Asuntos Constitucionales con el informe de la señora Napoletano, a quien quiero agradecer su paciencia y comprensión. ¿Qué le importaba a la Comisión de Asuntos Constitucionales en este tema, señor Presidente? Pues varias cosas en primer lugar, garantizar la continuidad del Proceso de Barcelona con la Unión para el Mediterráneo en segundo lugar, evitar la duplicación de estructuras e inscribir este proceso en el marco institucional de la Unión, y no de forma separada y, en tercer lugar, como ha dicho ya la comisaria Ferrero Waldner, decir que no es un proceso únicamente intergubernamental, sino recalcar la dimensión parlamentaria. Y por ello hemos insistido desde la Comisión de Asuntos Constitucionales en temas que ya expresó el Presidente Pöttering el 13 de julio de 2008 y que se refieren a cómo la Asamblea Parlamentaria debe reunirse una vez al año, debe organizarse en grupos constituidos según familias políticas y hacer dictámenes consultivos. También intentamos ayudar al Consejo en las decisiones importantes que éste tenía que tomar. Este Parlamento, señor Vondra, quiere cooperar con el Consejo y establecimos cuáles eran los criterios que debían reunir la sede de esa nueva Unión para el Mediterráneo y, casualmente, esos criterios coincidieron con la ciudad de un país que yo conozco muy bien y, efectivamente, la Comisión de Asuntos Constitucionales decidió que Barcelona podía ser una buena sede.

creo que para resolver los temores que puede haber en ambas orillas del Mediterráneo, nada mejor que el éxito de esta Unión para el Mediterráneo. Así sea, señor Presidente, y, nuevamente, señora Napoletano, gracias por su comprensión y ayuda.